Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Tudi jaz kot kolega Logar, se nisem želel oglasiti glede zadev, ker glede na to, ker sem bil imenovan, je pa prav, da tudi povem svoje mnenje in, vse to, kar sem takrat na odboru delal. Moja naloga pri tem odboru je bila predvsem to, da sem želel, da se malo zbližamo in da sprejmemo neki kompromisni predlog, za katerega pač ni bilo ne eden ne druga stran ni bila za to pripravljena. In dejansko sem takrat, na odboru na koncu pred glasovanjem o členu pač predlagal pet minut pavze, da se malo pokličemo, da se malo dogovorimo, kako bomo glasovali, in tudi, da sam pri sebi razčistim, kako bom glasoval, in sem potem razčistil sam pri sebi in sem glasoval za to, da gre zakon naprej. Istočasno sem pa tudi včeraj za medije povedal, da me tudi mene bom rekel, žalosti, da se bi lahko tudi kateri poslanec od opozicije dvignil roko pa bi mogoče danes imeli čisto drugačno osnovo za obravnavo v državnem zboru. Moj namen v življenju pa splošno tudi v, ko sem delal v lokalni politiki pa v splošnem življenju, je, da iščem neko realno, logično pot, s katero se da kam priti, ne. Saj mi lahko stojimo vsak na svojih obokih, pa niti koraka ne naredimo naprej. Tako da jaz se s tega stališča zelo strinjam z gospo Mašo Kociper, ki je pač rekla, da niti eni niti drugi nočemo niti za ped popustiti in tako ne bomo prišli. Saj lahko se zgodi, da bo čez leta malo drugačna odločba, pa bomo zopet iskali neko pot, ampak jaz mislim, da rešitev za našo zgodbo v parlamentu je, da pač poiščemo neko varianto, ki bo vsaj za večino v parlamentu sprejemljiva. Saj ne bo nikoli za vse sprejemljiva. Tudi za mene je marsikatera stvar ni sprejemljiva, pa sem dvignil roko ali sem pa v tej smeri delal. Tako da moj namen in samo delo v parlamentu glede na mojo zgodovino je pač ta, da iščem kompromise in iščem realne izhode iz zagat. Zdaj pa, če bo ta pot prava, ne bo prava, je pač, bom rekel, drugačna pesem, ampak vsekakor, vsi mislimo s svojo glavo in vsekakor, kar se tega tiče, glasovanja, morate vedeti, da predvsem je v naši skupini Desus glasujemo kar dostikrat po svoji vesti, ne kar za druge ne sledi. Tako da vsaka stvar, projekt, če hoče človek, si da prioriteto. Za mene je trenutno prioriteta, da gre koalicija naprej, da smo skupaj, in da neko stvar pač izpeljemo. Zdaj, če bi zdaj vsak dela tako po svoje, in tudi jaz sem prepričan, da ta predlog, ki je, ni idealen. To sem že povedal v vseh razpravah, na odboru sem se izpostavil, mogoče eden od vseh najbolj. Da, iz tega stališča me tudi, mislim sploh ne razumem, da ravno tistega, ki bi želel neke najti neko skupno pot, ga potem izpostavite v javnosti, kao da je bil neodločen. Jaz sem bil odločen zato, da stvar izpeljem in da rešimo stvar. S tega stališča mislim, da je poslanska skupina Desus, v tej smeri delala, bom rekel, dobro ali pa vsaj za naše stvari v neki pozitivni smeri, ni imela figo v žepu, tako da iz tega stališča mislim, da smo lahko zadovoljni, da smo to naredili, to, kar pa imamo danes, pač imamo. Pred sabo imamo zakon, ki je pripravljen in ga bo v naši skupini ga bomo podprli. Tako sem tudi povedal na odboru in potem za medije in tudi zdaj povem. Je pa dejstvo, kot sem povedal, da za mene osebno ni idealen, in tudi takšen mogoče, če bo preživel ustavno presojo, sem tudi jaz vesel, naj se ponovno odločijo, in če je že tako, naj reče ustavno sodišče: "Glejte, tako naredite," pa bomo pač tako naredili. Pa noben ni od nas ni pravnik, vsak si lahko po svoje razlaga ustavno odločbo, jaz mislim, da si lahko vsak razlaga, zdaj smo resni ljudje, pa smo starejši, izobraženi, tako da mislim, da to ne moremo kriviti drugega, kdo kako misli. Se pravi, jaz mislim tako, vi mislite tako. Tako. V vsakem primeru mislim, da bomo ta zakon danes sprejeli in bo šel naprej, vem pa, da ga čaka ustavna presoja, in jaz mu želim vse dobro.